Quien saca pecho por los datos macroeconómicos y a la vez se pone una venda en los ojos y no es capaz de ver cómo eso está repercutiendo en la vida de las personas le hace un flaco favor al modelo social europeo. Porque el crecimiento debería convertirse y traducirse en salarios dignos, en derechos de los trabajadores, en pensiones justas. Y a día de hoy eso no está ocurriendo. Y, además, están aquí los representantes del Consejo y de la Comisión y quiero recordar una cosa. Hace poco más de un mes se establecían las prioridades para el próximo año y no se tenía en cuenta una cuestión hoy, en Europa, la desigualdad tiene rostro de mujer. Somos la mitad de la población europea y en las prioridades que establecen las instituciones europeas no se habla de conciliación de la vida familiar y laboral, no se habla de la brecha salarial que tanto estamos sufriendo, no se habla de la violencia de género. Si ustedes no lo recuerdan, dentro de un mes, el 8 de marzo, cientos de miles de hombres y mujeres saldrán, saldremos a las calles a recordárselo.